Gospodine predsjedavajući, jako sam zabrinuta ishodom izbora u Bosni i Hercegovini i mogućim posljedicama na temelju prvih reakcija pojedinih izabranih dužnosnika u Sarajevu. Kao članica Europske unije, te kao jamac Daytonsko pariškog mirovnog sporazuma, Hrvatska će nastaviti budno pratiti razvoj situacije u ovoj zemlji i njezin utjecaj na mir i stabilnost. Ohrabrena izjavom Mogherini i Hana o poštivanju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju Ljubić pri formiranju Doma naroda, smatram da je krajnje vrijeme da se donese izborni zakon, kako bi Bosna i Hercegovina izbjegla produbljenje krize. Svako dalje nepromišljeno podržavanje aktera koji podupiru dva ekstrema, centralizaciju i separatizam, vodi u polarizaciju zemlje. Pozivam na konačno razmatranje položaja treće konstitutivne zajednice, koja je kroz povijest uvijek birala sredinu između dva spomenuta ekstrema i predvodila zemlju u euroatlantskim integracijama. Jednom narodu su oduzeta prava koja mu pripadaju, uslijed cijelog niza promjena izbornog zakona u zadnja dva desetljeća.